frú forseti hvort sem það er lágur rómur þingmannsins eða slæm heyrn af minni hálfu þá fór það nú svo að ég gat ekki merkt að íraksmálið sem slíkt eða stefnumörkun eða stefnumótun eða stefnubreyting í þeim málum væri á dagskrá hjá honum né heldur fyrst og fremst hjá ráðherra ég ætla nú ekki að fara að eyða mínum fyrstu mínútum eða klukkutímum á alþingi með því að fara að skattyrðast við minn gamla vin háttvirtur þingmaður halldór blöndal kjarni málsins er auðvitað sá og ég er að vekja athygli á þessu íraksmálið vegna þess að auðvitað er það þungamiðja allra utanríkismála það væri fróðlegt fyrir okkur hér í þinginu og fyrir þjóðina að heyra hvort einhverjar stefnubreytingar hafa átt sér stað hugarfarsbreytingar af hálfu ráðamanna ríkisstjórnarinnar að því er varðar þennan harmleik sem þarna fer fram ef ákvörðunin á sínum tíma var tekin á röngum forsendum eða vegna ónógra upplýsinga þá væntanlega liggja þessar upplýsingar og þessar röksemdir fyrir núna sem ættu þá að hjálpa hæstvirt ríkisstjórn til að taka ákvörðun um að biðjast afsökunar á því sem hún tók afstöðu til á sínum tíma